Propunerea de directivă abordează în același timp protejarea la locul de muncă a mamelor care alăptează, interdicția de a concedia o femeie după concediul de maternitate de șase luni, reguli privind adopția, lucrul peste program, munca în schimbul de noapte.